Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Kljub spremembi zakonodaje v letu dva tisoč šestnajst, ki naj bi preprečila fiktivne prijave prebivališč in na temelju tega zlorabe socialnih transferjev tujcev, se slednje očitno še vedno dogaja. Namreč ne dolgo nazaj smo lahko v medijih znova zasledili novico, da sta imela zakonca na svojem naslovu v enonadstropni hiši prijavljenih petsto sedeminštirideset oseb. Ob spremembi zakonodaje je bilo rečeno, da bo le- ta navedene pomanjkljivosti odpravila, a je iz odgovora vlade z dne deveti maj dva tisoč devetnajst na posredovano poslansko vprašanje, kakor tudi iz takšnih medijsko odmevnih primerov, je razvidno, da problemi v praksi žal še vedno ostajajo. Iz uradnih podatkov je razvidno, da se je število dovoljenj za stalno prebivanje tujcev v dobrem letu dni povečalo za dvainpetdeset odstotkov. V primerjavi z lanskim letom je v prvih treh mesecih letošnjega leta prišlo do oseminpetdesetodstotnega povišanja izdanih dovoljenj za začasno in stalno prebivanje tujcev, tretjina teh tujcev odide v druge države, pri nas pa uživa bonitete socialnega in zdravstvenega sistema. Čez leto dni se tujcem na podlagi pravice do združitve družine pridružijo še zakonci in otroci, ki so prav tako upravičeni do različnih socialnih transferjev, kot je denarna socialna pomoč, otroški dodatek, brezplačni vrtci, štipendije, zdravstveno zavarovanje in podobno. Tako so se zneski prejetih socialnih pomoči tujcem in njihovim družinam v zadnjih štirih letih enormno povišali, in sicer v nekaterih centrih za več kot petdeset odstotkov. Rekorder je Center za socialno delo Spodnje Podravje, kjer je ta znesek višji za sedeminšestdeset odstotkov. V vseh centrih se je povišalo število tujcev prejemnikov socialnih transferov, zato me zanima: Kakšen bo naslednji ukrep Ministrstva za notranje zadeve poleg nekih strokovnih usmeritev, ki ste jih že podali, da se tovrstne zlorabe, ko se na isti naslov prijavi več deset, sto tujcev, ne bodo več dogajale? Ali in kdaj boste zakonsko opredelili površinske standarde za prijavo prebivališča v posamezni stanovanjski enoti? Kakšne ukrepe in kdaj namerava za odpravo teh anomalij predlagati Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? Ker pa se v sredstva za preživljanje družinskih članov tujcev šteje tudi prejetje socialnih transferjev me zanima, če boste in kdaj boste spremenili zakonodajo tako, da se socialni transferji ne bodo več upoštevali kot zagotovljena sredstva za preživljanje. Hvala lepa.